Jetzt sind es nur noch sechs Wochen, dann ist Baroness Ashton nicht mehr in erster Linie die Außenministeriumsaufbauministerin der EU, sondern die Außenministerin Europas. Und das ist auch gut so.

1. Dezember wird es losgehen, wir wünschen Ihnen viel Glück dabei. Wir hatten viele Diskussionen, es ist auch viel erreicht worden. Es war ein fruchtbarer politischer Streit. Das Demokratiedefizit der alten GASP ist beseitigt, es gibt eine gestärkte Rechenschaftspflicht, die Qualität der öffentlichen Debatte wird besser werden. Es wird eine strenge Haushaltskontrolle geben, die Voraussetzungen für echten Teamgeist sind geschaffen, nationale Diplomaten können, wenn sie das wollen, im Europäischen Auswärtigen Dienst bleiben. Es wird keine geografische Quote geben man hat manchmal den Eindruck, das sei hier das wichtigste Thema, das ist es aber definitiv nicht. Gerade Deutschland würde von einer Quote sehr profitieren, ich bin trotzdem dagegen. Eine gemeinsame Ausbildung wird kommen. Ich glaube, die Voraussetzungen für einen erfolgreichen EAD sind da. Mit anderen Worten Das Europäische Parlament ist fast glücklich. Richtig glücklich wären wir, wenn Sie die Chance jetzt nutzen und auch noch die sogenannte, fest zugesagte geeignete Struktur für Konfliktprävention und Krisenmanagement schaffen würden, dann hätten wir einen europäischen Mehrwert gleich zu Beginn.